Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es wurden in der vergangenen Ratstagung wieder entscheidende Fortschritte gemacht, um Europa weiter auf den Weg zu mehr Wachstum und nachhaltiger Entwicklung zu bringen.

Der Binnenmarkt muss vollendet werden, und Innovation und Forschung müssen gefördert werden, um so auch Arbeitsplätze zu schaffen.

Hier müssen wir wirklich alles tun, um die aktuellen Zahlen zu verringern, um der Jugend eine faire Chance zu geben. Ich halte verstärkte Investitionen in Bildung und Ausbildung für die beste Grundlage, um hier eine Voraussetzung für eine solche Chance überhaupt haben zu können.